120. U weet dat, ik weet dat en alle onafhankelijke economen weten dat. U speelt poker met belastinggeld van de burger, liar's poker. En dan de begrotingsdiscipline dat schijnt het toverwoord voor 2012 te zijn.

En helpen doet het niet eens, getuige het feit dat de Portugese rente gisteren tot recordhoogte is gestegen.

Er zijn op dit moment 23 miljoen Europeanen werkloos. In Zuid Europa zit straks meer dan de helft van de jongeren tot 25 jaar zonder werk. Ik dacht dat de EU beloofd had om voor welvaart te zorgen, maar in plaats daarvan bezorgt de EU ons een nachtmerrie. Tot slot, Voorzitter, dat verschrikkelijke ESM Verdrag. Graag hadden wij inzage gekregen in de goedgekeurde nieuwe tekst, maar die wordt kennelijk pas wereldkundig gemaakt als het verdrag door de Europese Raad is ondertekend.